Panie Przewodniczący! Ja myślę, że możemy się zgodzić, że ingerencja państw trzecich w wewnętrzne unijne procesy wyborcze przez dezinformację to jest wielkie zagrożenie dla procesu demokratycznego, dla podstawowych praw obywateli, dla wolności, rzetelnej informacji oraz dla suwerenności, przede wszystkim dla suwerenności państw członkowskich. Musimy się też zgodzić co do tego, że rzeczywiście nieprzypadkowo mówimy tu głównie o jednym państwie o Rosji. I na pewno nie tylko państwa Unii Europejskiej, ale też państwa Partnerstwa Wschodniego padają ofiarą takich kampanii.

Po pierwsze że oczywiście źródłem dezinformacji i fake news są również inne podmioty, inne państwa, podmioty niepaństwowe, a także państwa członkowskie i ich media próbujące ingerować w procesy demokratyczne krajów sąsiednich. Chciałem powiedzieć też jeszcze o jednym efekcie patologicznym, mianowicie, że dzisiaj wyraźnie widać to, że ci, którzy zwalczali teorię konspiracji, sami dzisiaj ulegają teoriom konspiracji.